um norðurskautsmál sem haldin er á tveggja ára fresti meginviðfangsefni nefndarinnar eru að skipuleggja þingmannaráðstefnu um málefnið fylgja eftir samþykktum hennar sem og að fylgjast grannt með störfum norðurskautsráðsins á ráðstefnunni kemur saman stór hópur þingmanna frá ríkjum við norðurskaut sem og sérfræðingar frá ríkisstjórnum háskólastofnunum og félagasamtökum er láta málefni norðursins sig varða þingmannanefndin fundar að jafnaði þrisvar á ári og einn þingmaður frá hverju aðildarríki með setu í nefndinni þjóðþing bandaríkjanna kanada rússlands og norðurlanda eiga fulltrúa í nefndinni og auk þess á evrópuþingið fastan fulltrúa nokkur samtök frumbyggja og ólíkra þjóðarbrota á norðurslóðum eiga fasta fulltrúa í nefndinni auk þess eiga ýmis ríki alþjóðasamtök og frjáls félagasamtök áheyrnaraðild að ráðinu með rétt til þátttöku í umræðum svo sem undanfarin ár hefur sérstök áhersla einnig verið lögð á varðveislu menningararfleifðar og lífshátta þeirra þjóðflokka sem byggja landsvæðin við norðurskaut sem og aukna efnahagslega og félagslega velferð og velmegun íbúa norðursins einnig hefur opnun nýrra siglingaleiða orkuöryggi og nýting orkuauðlinda á sjálfbæran og umhverfisvænan hátt hlotið aukna athygli nefndarinnar síðustu ár af þeim málum sem fjallað var um á vettvangi þingmannanefndar um norðurskautsmál á árinu tvö þúsund og þrettán leggur íslandsdeild áherslu á að nefna mál sem snúa til dæmis að viðskiptaþróun á norðurslóðum þar sem nefndarmenn lögðu meðal annars áherslu á sjálfbærni orkumál og mannlífsþróun vinna við drög að skýrslu um málið hófst á árinu tvö þúsund og þrettán og mun halda áfram á árinu tvö þúsund og fjórtán en fyrirhugað er að leggja skýrsluna fram á næstu ráðstefnu þingmannanefndarinnar sem verður haldin í whitehorse í kanada frá níunda til ellefta september næstkomandi þá lagði nefndin að venju ríka áherslu á umhverfismál og horfði sérstaklega til loftslagsbreytinga á svæðinu nefndarmenn kynntu sér og ræddu framgang vinnu við aðra skýrslu um mannlífsþróun á norðurskautssvæðinu arctic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 hafa með loftslagsbreytingum á tveggja ára fresti heldur þingmannanefndin ráðstefnu um norðurskautsmál og var fyrsta þingmannaráðstefnan eins og ég kom inn á áðan haldin í reykjavík árið nítján hundruð níutíu og þrjú á ráðstefnum þingmannanefndarinnar kemur saman stór hópur þingmanna og sérfræðinga frá ríkisstjórnum fræðasamfélögum og félagasamtökum er láta sig málefni norðurslóða varða eitt meginviðfangsefnið er að fylgja eftir samþykktum þeirrar ráðstefnu sem lögð var áhersla á á það verkefni á síðasta ári í yfirlýsingu tíundu ráðstefnu þingmannanefndarinnar sem haldin var á akureyri í september tvö þúsund og tólf var tilmælum beint til ríkisstjórna á norðurskautssvæðinu norðurskautsráðsins og stofnana evrópusambandsins þar er meðal annars kallað eftir frekari eflingu norðurskautsráðsins með áherslu á mikilvægi þeirrar þróunar að norðurskautsráðið verði í ríkari mæli vettvangur ákvarðanatöku en ekki eingöngu stefnumótandi einnig er sjónum beint að auknu samstarfi við alþjóðasiglingamálastofnunina varðandi auknar siglingar um norðurheimskautssvæðið og aukinni viðleitni til að draga úr loftslagsbreytingum og afleiðingum þeirra fyrir íbúa norðurskautsins af öðrum málum sem voru áberandi í umræðu hjá nefndinni á árinu tvö þúsund og þrettán má nefna stefnu aðildarríkjanna í málefnum norðurskautsins áhersluatriði undir formennsku svía á fyrri hluta árs og kanadamanna á seinni hluta árs í norðurskautsráðinu og umfjöllunarefni elleftu ráðstefnu nefndarinnar sem haldin verður eins og áður sagði í whitehorse tvö þúsund og fjórtán valin hafa verið þrjú meginþemu fyrir þá ráðstefnu í fyrsta lagi sjálfbær þróun á norðurslóðum í öðru lagi viðskiptaþróun á svæðinu og í þriðja lagi áhrif loftslagsbreytinga af öðrum málum sem voru áberandi í umræðunni í nefndinni má sjá opnun nýrra siglingaleiða vistfræðilega stjórnun og samstarf og stjórnskipulag á svæðinu virðulegi forseti þetta er nú nýr vettvangur fyrir mig til að starfa á en ég tók sæti hér á síðasta ári fyrir hönd alþingis í þessari þingmannanefnd um norðurskautsmál og núna fyrir stuttu síðan var haldinn fundur í þessari nefnd í ottawa í halda sem að mörgu leyti var mjög áhugaverður og mig langar að fara hér örfáum orðum um eitt af þeim stóru vandamálum sem við stöndum frammi fyrir og reyndar er lögð mikil áhersla á að taka tillit til eru lífshættir og aðstæður frumbyggja þeirra sem hafa byggt þessi svæði í gegnum aldirnar aðstæður þeirra í dag eru mjög erfiðar þessi samfélög hafa orðið auðvitað fyrir miklum áföllum sérstaklega vegna þess að hefðbundin framleiðsla þeirra og framleiðsluaðferðir og slíkt hlýtur ekki viðurkenningar að mínu mati alþjóðasamfélagsins þannig sjáum við það að evrópusambandið og bandaríkin standa í vegi fyrir því að eðlileg viðskipti geti átt sér stað með afurðir af selum og hvölum og öðrum slíkum dýrum sem þó eru veidd með sjálfbærum hætti á sama tíma og við horfumst í augun við þessi félagslegu vandamál sem þetta hefur skapað í þessum samfélögum þar sem sjálfsmorðstíðni er með því hæsta sem þekkist í heiminum og áfengisvandamál og önnur félagsleg vandamál eru á mjög háu stigi horfa menn til þess að reyna að koma inn með einhvers konar félagsleg úrræði koma þarna inn með sálfræðinga eða félagsfræðinga eða eitthvað slíkt og reyna að breyta þessum samfélögum og aðlaga þau í stað þess eins og ég nefndi á þessum fundi að horfa til þess að hjálpa þessum þjóðarbrota og þessum samfélögum til þess að verða sjálfbær við tölum um það hér í skýrslum sem eru gefnar út að það hafi verið lögð sérstök áhersla á varðveislu menningararfleifðar og lífshátta þeirra þjóðflokka er byggja landsvæðin við norðurskaut sem og aukna efnahagslega og félagslega velferð og velmegun íbúa norðursins þetta er sem sagt sagt svona í fögrum orðum í skýrslum sem eru gefnar út á sama tíma er svo tvöfalt siðgæði í gangi að við stöðvum fyrir öll viðskipti með afurðir frá þessu fólki við leyfum þeim ekki að veiða við leyfum þeim ekki að vinna afurðirnar og við leyfum þeim ekki að koma þeim á markað að öðrum orðum við lokum fyrir þeim öllum dyrum til þess að skapa sjálfbært samfélag ég held að þau ríki sem eiga aðild að norðurskautsráðinu þurfi að fara að láta efndir standa þegar að þessum málaflokki kemur við þurfum að fara að horfa til þess að að greiða að minnsta kosti leið fyrir viðskipti á milli þessara landa það er þau lönd sem byggja hér norðursvæðið rússland norðurlöndin kanada bandaríkin við þurfum að fara að greiða leið viðskipta fyrir þessa frumbyggja fyrir þessar þjóðir sama þetta svæði byggja og í raun að hjálpa þeim til að til þess að stunda sjálfbæra nýtingu þeirra náttúruauðlinda sem þarna eru fyrir hendi kenna þeim og hjálpa þeim með að þróa viðurkenndari veiðiaðferðir vinnsluaðferðir